Señor Presidente, me gustaría empezar mi intervención felicitando al ponente, señor Vaughan, por su excelente trabajo. Ha presentado unas orientaciones para el presupuesto del Parlamento Europeo que siguen la línea de trabajo iniciada hace unos años por esta Cámara y que cuentan con el apoyo de una amplia mayoría. Permítanme recordarles que el presupuesto del Parlamento Europeo representa un poco más del 1 del presupuesto total de la Unión Europea, y, aunque estemos hablando de un presupuesto muy reducido, ello no nos impide seguir tomando medidas para disminuir los gastos de esta Cámara. Estamos al inicio del debate presupuestario del 2013 y el objetivo de esta propuesta de resolución es dar una serie de orientaciones presupuestarias sobre las que vamos a trabajar en los próximos meses. Nuestras prioridades para el 2013 van a estar marcadas por la responsabilidad presupuestaria, reduciendo los gastos sin impedir el buen funcionamiento de esta institución. Por ello, creemos que todas las instituciones europeas tienen que realizar los esfuerzos necesarios para congelar sus presupuestos. Concretamente, en el Parlamento Europeo proponemos que se tomen todas las medidas necesarias para reducir los gastos de viaje. En cuanto a las partidas destinadas a los diputados, pedimos que se congelen hasta el final de la legislatura. Como Parlamento, consideramos que debemos y podemos realizar ahorros significativos a medio y largo plazo, y para ello también proponemos tres líneas de actuación por un lado, la posibilidad de realizar una evaluación independiente de nuestro presupuesto por otro, crear un grupo de trabajo específico dentro del Parlamento que estudie posibles medidas y, por último, también hemos solicitado al Secretario General que realice un análisis exhaustivo que detecte posibles duplicidades y líneas presupuestarias infrautilizadas. Confío en que las medidas ya tomadas y las futuras reformas que pongamos en marcha nos ayuden a conseguir una mejor gestión financiera de esta Cámara.